Consider că Europa avea nevoie de acest plan pe termen lung în cadrul Strategiei Europa 2020. Astfel, se asigură o creștere economică durabilă și o strategie energetică ecologică. Țara mea susține principiile promovate în acest document. Însă precizez faptul că, atât pentru România, cât și pentru alte state din Europa de Est, este importantă păstrarea reperului 1989 pentru cadrul viitor. În acest mod, se pot evidenția progresele obținute de acest grup de state în privința reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Totodată, consider că trebuie clarificată problema transferului surplusului de credite din sistemul Kyoto. În acest domeniu trebuie luate în considerare toate opțiunile care ar întruni consensul statelor membre.